Program Horizont Europe patří podle mého názoru mezi naprosto klíčové aktivity Evropské unie. Přesně tady má Evropská unie smysl, tak obrovský objem peněz by žádný členský stát sám o sobě do vědy a výzkumu nemohl vložit. Jsem rád, že přestože jsme byli v časovém presu, po celou dobu jsme s kolegy vedli naprosto věcnou debatu. Výsledkem je například mimo jiné také odkaz na platformu pomoci postuhelným regionům, což považuji za další krok ke zvládnutí dopadů energetického balíčku, ke kterému se Evropská unie rozhodla.

I díky Horizont Europe bude snazší podporovat sdílení zkušeností s ekonomickými a sociálními proměnami spojenými s útlumem těžby uhlí. Co mne naopak stále netěší, je ne úplně jasný status Velké Británie.